Wir werden das zu verfolgen haben, denn es gilt die Europa 2020 Ziele umzusetzen und das ist nur dann möglich, wenn das flächendeckend passiert.